um breytingu á þrettánda viðauka við e e s samninginn um flutningastarfsemi og fella inn í samninginn þrjár reglugerðir um ökutæki á tveimur eða þremur hjólum og fjórhjólum sem nánar eru tilgreindar í reglugerðinni sjálfri markmið með reglugerðunum er að styrkja regluverk um viðkomandi gerðir ökutækja auk þess að efla samræmingu í gerðarviðurkenningu bifhjóla settar eru fram nánari tæknilegar kröfur og aðferðir og prófun ökutækja sem hér um ræðir framleiðslu þeirra og markaðseftirlit með þeim meginbreytingin felst í því að framleiðendum gefst nú færi á að sjá um vottun og útfyllingu skjala sjálfir á móti kemur að verði vart um misferli skuli verða viðurlög við því af þeim sökum er ríkjunum gert að setja eigin löggjöf viðurlög við slíkum brotum innleiðing reglugerðarinnar kallar á hérlendis og er gert ráð fyrir því að hæstvirtur innanríkisráðherra leggi fram frumvarp til laga um breytingar á umferðarlögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og sjö á yfirstandandi þingi ekki er gert ráð fyrir innleiðing reglugerðarinnar hafi mikil áhrif hérlendis enda taka þær til ökutækja sem ekki eru framleidd hér